Ko danes poslušam razprave, svojih kolegov in kolegic, ne morem mimo tega, da imam občutek, ko da smo na dveh bregovih, o mestu vmes je pa en grozovit prepad, ko poslušam razprave desnega brega, jih razumem, ko govorijo o strahu, o strahu ljudi, kako si ne upajo več sprehajati ob Kolpi, ko ne upajo več iz svojih hiš, ker jih je strah, da jih bo množica migrantov, ne vem kaj pravzaprav naredila, razumem, sama se veliko nahajam na južnem delu meje same, poznam to problematiko in sem bila marsikatere stvari, že smo bili, je bila naša družina tudi kaj deležna in zato jih resnično razumem, ko pa poslušam levi breg, pa poslušam diametralno nasprotje, kako je potrebno ograje umakniti, kako je zaradi tega turizem na slabšem, kako kakšen velik upad turizma, vejica tri pike, kako se ceste zaradi tega, ker so ograje postavljene, zaradi tega ker hoče naša država zavarovati meje, kako zato se infrastrukturo uničuje, kako se mostovi zato ne morejo obnavljati. Resnica, resnica je pa resnično nekje na sredini, če hočemo ali ne. Poznamo, res je, kot je kolegica, povedala, naša vlada, prejšnja vlada je postavljala je začela postavljati ograje in prav se je odločila, da jih je začela postavljati, saj s tem v bistvu zagotavljala in še vedno zagotavlja varnost naših državljanov, prav je, da se na tistem območju, kjer jih postavlja, pa dogovarja tudi z lokalno skupnostjo, in jaz verjamem, da so da to tudi počnejo, se je vzamemo samo primer Vinice, postavili so ograjo, ampak, a veste niso ograjo postavili kar čez cel kamp, zato da se zdaj ljudje v kampu ne morejo več kopati v Kolpi, ne, lepo so jo uredili, in tisti, ki poznamo ta kraj, vemo, da je zdaj kamp dobil eno lepo podobo, čeprav ima ograjo, in turisti ravno tako lahko tja prihajajo, ravno tako lahko dopustujejo na tistem kraju, zato še enkrat poudarjam, resnica je na sredini, je res, da ji se jim je življenje spremenilo ob prihodu migrantov, res je, da ograja spremeni način življenja, kot je res, da je potrebno na drugi strani pogledati, kako je tudi s turizmom in nasploh življenjem, in zato jaz vedno trdim, da resnica je na sredini. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ker ...